Az a Baga, amelyet január 8 án a terroristák a földdel tettek egyenlővé Nigériában, maguk mögött hagyva több ezer áldozatot. A nigériai Boko Haram már Nigéria 70 át kontrollálja, és fanatikusan üldöznek mindent, ami szerintük nem összeillő az iszlám tanításával. Nem hallgathatunk!

Európa visszaadhatja a béke Nobel díját, ha ölbe tett kézzel nézi a zajló erőszakot.